Madame la Présidente, le rapport Engel est un rapport véritablement totalitaire qui consiste à qualifier de discours de haine toute plainte émanant de la minorité et de discours d'amour, de justice, de charité, de bienveillance le discours de la majorité oppressive de ces institutions.

Ne ferait on pas mieux d'assurer le respect des droits les plus élémentaires au sein de cette institution, de ce Parlement européen?

Je suis ponctionné des trois quarts des émoluments qui devraient me servir à assurer mon mandat pour le motif parfaitement grotesque que mon assistant, pendant six ans, a travaillé non seulement avec moi, mais aussi avec mon collègue Jean Marie Le Pen. Ni mon assistant ni moi même, à aucun moment, n'avons été entendus ni par le Secrétaire général Welle, ni par les questeurs, ni par le Bureau dont vous faites partie. Commencez par respecter les droits de l'homme à l'intérieur du Parlement.